Okej, rada se ukvarjam s tekom na smučeh, deskanjem na snegu, rada grem tudi turno, deskat na snegu pa grem tudi pozimi v hribe, ampak ne na tiste hribe, ke so nevarni, bolj taki nižji pa lažje dostopni tereni. pa grem tudi, sicer ne velikokrat, ampak tudi kdaj grem sankat. če je dosti ledu, grem mogoče enkrat ali pa dvakrat drsat na, v na okoliško, okoliška jezera. sicer imam zelo rada zimo, ampak po nekaj časa grem rada v eno, ne vem, toplo hišo ali pa v kakšen lokal, da se pogrejem, spijem kakšen čaj ali pa kaj takega. Pomembno mi je, da se varuje okolje. Sploh, da naše bližje okolje zato, da nam je bolj prijetno. kaj jaz delam za to, jaz na tule, ke, ke jaz živim, ke hodim s psom na sprehod, pobiram smeti, tudi opozarjam koga, če za sabo smeti, da pobere smeti. Sicer pa tudi na splošno uporabljam trde šampone pa trda imela. pa skrbim, da čim manj kupujem novih izdelkov, da najprej porabim tisto, kar imam. Pol pa šele kupim nov izdelek. Isto za tekstil, se trudim, da, da ne kupim preveč, da res kupim tisto, kar rabim. sicer je težko kupiti dražje stvari, ampak včasih si rečem: "Okej, bolje kupiti eno dražjo jopico, kakor pa dve slabši jopici, pa jih prej porabiš." boljše imeti eno dražjo pa jo do konca znucati, pa šele pol, novo kupiti. Ja, tudi, ločujemo odpadke, ampak razmišljam, recimo na Nizozemskem so nehal ločevati odpadke, ker so ugotovili, da da boljše naprave oziroma karkoli, kva so to, stroji ločujejo kakor pa ljudje, in mislim, da tudi jaz vem, da kakšno stvar narobe vržem, se mi zdi bolj, da bi tudi mi, si vzeli za zgled druge države, ke bolj imajo razviti to ločevanje in bi mi to tudi prevzeli od njih pa začeli po njihovih stvari delati. Ne pa da nam samo nalimajo eno nalepko na, na kanto, pa kao, evo, zdaj bo pa drugače, ne. Se mi zdi, da bi glede tega lahko več naredili, sploh pa v mestih, ke so ti kao zabojniki za ločevanje. To je po moje čisto vse zmešano. Ne vem, če ima to kakšen večji učinek. Se mi pa zdi v redu, da, da se zbirajo posebej stvari, ful so mi všeč ti ekološki otoki, ke lepo zbereš papir doma, ga pelješ tja, pa steklo pa to. To se tudi doma trudimo, da papir pa steklo posebej zbiramo, pa potem nesemo, te stvari na ekološki otok. Če imamo pa kakšne večje kosovne, odpadke, pa tudi, nesemo v zbirni center in jih tam primerno ločimo. plezanje mi je bilo že od nekdaj všeč, ke sem bila majhna, je mene in mojega brata moj, najin oči peljal na eno majhno, balvansko steno. to je taka stena do treh metrov višine, ker tudi, no, ajde, mogoče tri pa pol. kjer imaš spodaj blazine, tako da, ko padeš, se ne poškoduješ, vse je varno. In to smo kar dostikrat šli z očetom in je bilo ful ful dobro mi. Pol sicer, sem, okej, še malo sem plezala, ke sem bila majhna, pol sem pa nehala, ampak me je zmeraj plezanje zanimalo, ampak nekako nisem imela časa, ker sem še druge stvari delala, pol sem pa v gimnaziji sva šla spet z bratom na, tečaj plezanja oziroma, ne vem, za športnega pripravnika, nekaj takega. in mi spet ful dobro ratalo, spet sem dobila sva malo družbe pol smo tudi imeli neke, neke, treninge za plezanje. In je bilo res dobro, kaj mi je res všeč pri plezanju, to, da je najprej individualni šport, kar, ne vem, mi je recimo tudi košarka dobra, ampak jaz, jaz sem videla pri košarki, da jaz se ne znajdem, pa tudi, ne mečem dobro žoge ali pa karkoli. Pri plezanju mi je pa kul, da je individualni šport, sam si tam v steni. Veš, da moraš iti gor, in itak, ne vem, tudi k moraš biti, imeti prazno glavo pa samo plezat, razmišljati, kam bom dal nogo, kam bom dal to. Dostikrat se zgodi, da, da, da si nekje v steni, pa ne veš, kaj bi naredil, in pol je tako dvakrat vdihneš, pogledaš, kje imam to roko, kje imam ono, pa vidiš samo, okej, probam dati malo višje nogo in takrat se vse spremeni, ker lahko greš naprej, to se je fulkrat naredi in mi ful dobro. sploh v teh, naravnih plezališčih. V teh športnih centrih za plezanje, je pa ful dobro, ker se imaš tam več ljudi pa si med sabo pomagajo pa svetujejo pa si tam, ne vem, greš ti eno smer plezat pa si tako: "O, ne morem več," pol se pa kar en random zadere: prestavi nogo višje gor," pa tako, "super hvala, ratalo mi je". tako da, ja, plezanje. za plezanje rabiš, ne glede, ali si noter ali zunaj, rabiš plezalke in magnezij za balvansko plezanje, to je plezanje brez varovanja. pa pač, če si zunaj, si moraš prinesti svoj crash pad, to je taka blazina, zložljiva, ke jo daš pod to skalo, ke jo plezaš, ke dol padeš, da se ne poškoduješ. je dobro, ke, če greš ven v skalo plezat, balvane, da imaš še nekoga, da ti malo prestavlja to blazino, kakšni balvani so zelo dolgi pa, pa ta blazina je pa to taka bolj majhna in jo moraš prestavljati, medtem ko plezaš, ti jo more en prestavljati, da, da pač padeš nanjo pa tudi on te še spotoma varuje, recimo, če padeš, da te samo tako, ne, da te ujame, ampak da te odrine na blazino tako, recimo. za plezanje daljših smeri, pa rabiš še, pas, pa pa štrik, štrik mora biti dolgo recimo vsaj sedemdeset metrov, ker ne vem, imaš do, če greš tridesetmetrsko smer, par da je malo cikcak, rabiš imeti še par metrov viška, da, da se ti slučajno ne zgodi, da, da bi ti zmanjkalo štrika, ke plezaš gor, oziroma gor že prideš samo da, ke se dol spuščaš, da ne bi mogel priti. Ja, rabiš pa tudi še, rabiš pa tudi še, varovala in komplete za plezanje daljših smeri. ne bi rekla, da sem tako ful, ful avanturist ali nekaj, ja, rada grem kam, nisem pa tako, okej ful moram iti. kaj letos sem bila, junija, ne, julija sem šla v Dolomite v Italijo. sem šla na dopust za dober teden. Z dvema prijateljicama smo šle hodit v hribe, potem smo šli pa še na, smo bile najprej na enem delu Dolomitov, potem smo se premaknile bolj na jug. ob jezero Garda, Gardsko jezero. tam smo pa malo šle na ferate. To so zavarovane planinske poti. in malo smo še uživale. potem sem bila pa letos še na, šla sem na Nizozemsko. Najprej sem šla v, v Rotterdam za dva dni, potem pa v Amsterdam pogledat eno prijateljico iz faksa še za par dni. drugače bi šla pa zelo rada na Japonsko. Oziroma nekam v Azijo bolj v te, ta res visoko razvita nova mesta. To me ful zanima, da vidim, kaj vse tehnologijo imajo pa, ful me zanimajo tudi te, ker imajo ful veliko avtomatov, to bi tudi rada probala vse, sicer ne vem, kako bi se odločila, ke me ful stvari zanima, ampak, ja. To bi šla ful rada pa šla bi tudi rada malo na Balkan pogledat, ker sem bila v bistvu samo na Hrvaškem. Ja. Na Balkanu bi šla v bistvu čisto povsod. predvsem pa v Črno goro, saj imajo oni morje, ja, no, tja bi šla. pa južno Dalmacijo pa v bistvu cela obala, pol pa tudi v notranjost v, kje imajo v Bosni imajo po moje dosti, dosti, skal, ker jih je možno preplezati in oni tudi zdaj ful vrtajo novih smeri za plezanje. Tako da to bi šla rada. Pa okej, če nadaljujem še bolj južno, to ni več Balkan, ampak ful bi šla tudi rada v Grčijo. na te njihove plaže pa, da bi samo uživala tam, to bi zelo rada šla še. Ja, doma imamo vrt. pridelujemo različno zelenjavo pa kar veliko jagod. Ke pa, pa še borovnice pa maline. Imamo tudi tri sadna drevesa, to, ne vem, a spada v vrt. Recimo, da ja. tri sadna drevesa, ke pa zadnja leta niso obrodila skoraj nič. jaz se ful malo ukvarjam z vrtom. Ker se meni tega ne da delati. To je bolj, to se bolj moja dva starša s tem ukvarjata. sicer, ko gresta onadva na dopust, to vse jaz prevzamem, kar mi je kar muka delati. se mi zdi, da če te to veseli, ful dobro, ampak da bi pa jaz sama imela vrt, pa res nimam nobene želje po tem. Rajši grem v trgovino, plačam tistih par evrov pa evo solata je na mizi. Sicer je dobro, da greš doma ven pa si jo odtrgaš, ampak če tega moja dva starša ne bi delala, jaz se, se jaz s tem ne bi ukvarjala. To je pa bolj tako prisilno, da se moram. imam pa, imam pa par rož, ker se mi zdi, da rože malo, bolj pač teh notranjih rož, ker se mi zdi, da rože dajo neki poseben čar prostoru, ga malo bolj tako osvežijo. imam jih par pa se ful, držim, da ne dobim nobene nove, ker mi je tudi to tako malo naporen del za ga početi pa skrbeti za te rože, mi je včasih tudi kar težko. Ja, se mi zdi, da je bolj zdravo, če greš ven in odtrgaš svežo zelenjavo, ampak lahko pa tudi kupiš, pri kmetu, ker imamo ful ekoloških kmetov ali pa tudi navadnih kmetij. Se mi zdi sploh v našim okolju je, zelo veliko kmetij, vem tudi, da moji sorodniki hodijo, ne vem, par kilometrov stran do, do neke kmetije, kjer se ukvarjajo izključno z zelenjavo in jo prav skozi tam kupujejo. Tako da se mi zdi, da če bi moje dva starša rekla, da ne bosta imela več vrta, če ga hočem imeti jaz, bi rekla, ne. Gremo na tisto kmetijo pa tam kupujemo. Ker v bistvu tudi sadje hodimo občasno kupovat do enega sadjarja, pa ga ne kupujemo prav direktno v trgovini, tako da recimo, da to je že malo tako. zame je zdrav način življenja, da si ti in psihično in fizično dobrem, v dobrem počutju, v dobri fazi. Kako se reče? Ne vem. da si tako stabilen, nimaš problemov, znaš se jih losati. mogoče se je to narobe slišalo. Ja. Meni se zdi pomembno, da si, da se da v nobeni stvari ne pretiravaš. Da se rekreativno ukvarjaš s športom. tudi, če imaš par kil preveč, ni problema, ampak da, da si fizično malo pripravljen, če prideš do enega stopnišča, da ti to ni problema prehoditi. Da te ne bolijo takoj noge, ke nekam greš, take stvari. Pol se mi pa tudi zdi, pomembno, da si mentalno, uravnovešen. Da imaš mogoče, ne vem, družino, prijatelje. Če imaš problem, da se lahko na njih zaneseš, vprašaš za nasvet. In tudi samo pri sebi znaš razčistiti, kaj je pomembno, zakaj se, zakaj saj treba sekirati pa, kaj si rečeš, okej nehati moram zdaj, tulele se sam sebi smiliti pa se sekirati za nekaj, kar ni pomembno, da, da veš, da imaš razčiščeno najprej pri sebi vse pa da pol lahko tudi, ne vem, tudi ti svojim prijateljem malo pomagaš pa tako. Ja, to mi je pomembno. Ja, tudi, prehrana je pomembna. Jaz se v bistvu izogibam junk fooda pa takih stvari. saj mislim, imam tudi takoj malo prebavnih težav, če pojem preveč čipsa, tako da je, je, je to zame dosti hitro. ne vem, tudi zrasla sem tako gor, da nimamo, nimamo, ne vem, skozi smo dosti zdravo jedli, tako da se tudi meni ni problem zdravo prehranjevati. Sicr pa pazim, ja, kaj pojem, da se ne prenažiram, da ne jem preveč pozno pa se, ja, izogibam, junk fooda, se mi pa zdi, da ja, tudi tulele ne smeš pretiravati. Občasno valjda, ke greš na, na rojstni dan, poješ kos torte ali pa dva, če ti tako sede. Pa veš poj, da okej, zdaj sem tako pojedel, ne bom zdaj jutri se še basal s čokolado, ampak ajde grem laufat za dvajset minut ali pa grem na en daljši sprehod pa tako. okej, jaz nisem glih, dietetik ali pa kakšen strokovnjak, tako da ne morem nekaj ful govoriti. Ampak jaz recimo, meni se tudi ne da preveč ukvarjati s prehrano pa gledati na vse, tako da jaz zjutraj za zajtrk po navadi pojem, jogurt pa kosmiče. to, to so tako ti sport misliji, ki niso neki dodani sladkorji pa take stvari. pol za malico pojem kakšno jabolko ali pa, ne vem, mogoče kakšno sadje, kos kruha pa malo sira gor. za kosilo imamo različne jedi, dosti taka, ne vem, preproste nič posebnega, ne vem, zelenjavna rižota ali pa bujta repa, krompir pa meso pa pa skoraj vsak dan imamo solato tudi zraven, kosila. to je v bistvu meni že čisto dosti kosilo, lahko imamo tudi sam juho pa solato za kosilo, to je meni čisto dosti. Pol pa v bistvu včasih mi je že to dosti, če ne pa za večerjo pojem, lahko je spet kakšen jogurt ali pa kakšno sadje kaj takega. televizije ne gledam preveč veliko, ker imam dosti drugih stvari, ke mi zapolnijo čas, čeprav si včasih rečem, da bi zvečer pogledala kakšen film ali pa kakšno oddajo, mi pol kar zmanjka časa in sem v bistvu dostikrat razočarana, ker hočem iti malo počivat. Pa je pol že tako ura, da moram iti, direkt spat. Če mi pa rata, pa rada, sicer ne direkt na televiziji, ampak na računalniku pogledam kakšno, anime. to mi je taka čisto sprostitev, ker je, so x y zadeve čisto, ne vem, znanstvena fantastika, nekaj, da res ni povezano z realnim življenjem. pa okej pol je pa na drugi na drugo, ne vem, druga plat mi so mi pa všeč dokumentarne oddaje pa filmi, ke, ke vidiš kaj, kakšne vse, vse probleme imamo ali pa kako, kako ljudje živijo pa različnih koncih sveta, tako ful je različnih tem, ful se, ful se lahko naučiš, dobiš, si razširiš obzorja pa take stvari. sicer pa moja dva starša pa dosti gledata recimo vsak večer, po, ke poročila pa dostikrat gledata kakšen kviz, če sem slučajno pri njima, si tudi jaz, ne vem, za pet minut ustavim pa malo pogledam, ampak pol sem tako, okej ne bom več tega pa grem naprej. ne, to se pa kar malo oddaljujem, ke se mi zdi, da ful hitro, me zanima, kaj bo naprej in pol, če so, če šov že posnet, pa da imaš dostop do cele, cele serije, vseh epizod, se mi dostikrat zgodi, da samo gledam naprej. Gledam, gledam, gledam, gledam, dokler vse ne pogledam, ker hočem dokončati. In pol mi gre preveč časa za to, tako da, probam se oddaljevati od tega te, reality šovi so mi pa tudi, raje ne. Ja, olimpijske igre to sem probala kar spremljati, sploh tisto, kar me je zanimalo letos, plezanje pa kajak, to mi je bilo ful dobro. Atletiko mi je ful dobro gledati, to na letnih olimpijskih igrah, na zimskih pa tudi, se že zelo veselim, smučanja, biatlona, teka na smučeh. moj, moj, oči rad gleda tudi skoke, tako da tudi to občasno pogledam. Ne spremljam skozi, ampak če pa slučajno vidim ali pa da mi kdo pove, da, da zdajle je pa glih smučanje, pa če imam čas, si pa z veseljem pogledam tekmo. ja, igram dva inštrumenta. Violončelo in saksofon. Saksofon sem se v bistvu letos začela učiti. Tako da to zdaj kar probam vsak dan vsaj ene dvajset minut vaditi. potem pa, še občasno oblikujem izdelke iz lesa. Ali pa prenovim kakšen stol, in, ja. Iz lesa pa delam recimo lesene žlice, kakšen pribor. Deske, obeske za okoli vratu ali pa za na, na trak. To sem naredila eni prijateljici. sama si tudi kdaj kaj nakvačkam. To mi sicer ni, ful prijetna aktivnost, ampak, če če si raje si sama nakvačkam nov trak ali pa kapo, kakor da jo kupim. Ker lahko res naredim tako ke, kakor je meni všeč, plus, čisto je prilagojeno meni, velikost in vse. Tako da to samo zaradi, zaradi sebe naredim. Ni mi pa to taka stvar, ki bi jo hotela še za druge početi. pol pa še na računalniku rada, kaj, kakšen, kakšen strip narišem, oziroma kakšno bolj lahko triD animacijo naredim. To mi, to, to sem v bistvu ful začetnik, ampak malo, malo se probam tudi s tem ukvarjati. ja, velikokrat se udeležim, sploh kakšnih koncertov. različnih žanrov glasbe tudi, klasične glasbe. če je kakšna zanimiva predstava, da me res potegne, pol grem, sicer pa v gledališče ne grem ful velikokrat. Nazadnje, kar sem bila, v bistvu se v tem koronskem času ne spomnim, po moje lansko leto, je imela ena prijateljica razstavo svojih del, ke je slikarka, tako da sem šla to pogledat. Drugače sem bila pa v kinu. To se tudi meni šteje za kulturne dogodke. in sicer sem šla gledat en ameriški film. Me pa tudi zanima zelo en film, ke ga je naredila ena slovenska režiserka, bi ga rada videla, ampak, takrat, ke so imeli, to projekcijo v bližini mene, jaz nisem mogla iti, tako da upam, da ga v prihodnosti bom še lahko videla. to je film Sestre. To je kratki film. Naredila ga je pa, Kukla, Katarina Rešek. Ta film je dobil glavno nagrado na enem tem ful pomembnem festivalu. In me tudi zato bolj zanima, sicer je pa to, ne vem, samo en, prototip ali kako se reče, študija za film poj celovečerni, ke ga mislijo posneti zdaj v naslednjih dveh letih, se mi zdi. ja, zanima me pa zato, ke je taka zanimiva tematika. Gre o enih puncah, ke so, ne vem, bolj, bolj so tako, niso, ne obnašajo se toliko, žensko, ampak tako so bolj tomboyi pa, ne vem, kar sem prebrala o tem, se mi je slišal zanimivo pa še nagrado je dobil, tako da bi ga rada videla.